Puis, je voudrais aussi militer pour une solution pacifique et durable dans le Haut Karabagh.

Je tiens à souligner le rôle central de cette dernière, en tant que partenaire historique et aussi en tant que membre de l'Union européenne, dans les travaux de ce groupe et l'absolue nécessité de lui conserver la place qui est la sienne pour les négociations à venir.